Mais elle demande surtout de mieux coordonner la lutte contre la pêche illégale et les politiques commerciales. Nous sommes en effet le premier importateur mondial de produits de la mer et il est impératif de fermer notre marché aux produits issus de la pêche illégale.

La Commission n'interdit pas suffisamment les importations en provenance de pays qui ne luttent pas contre la pêche illégale. Elle émet contre ces pays des cartons rouges, des cartons jaunes, avec parcimonie, alors qu'elle se montre beaucoup plus dure envers les pêcheurs européens qui ne respectent pas les règles. Enfin, des ONG ont publié un rapport en mars dernier pour souligner la faiblesse des contrôles aux frontières et des vérifications portant sur les certificats de capture. Je me réjouis, pour ma part, que l'on redécouvre l'intérêt des contrôles aux frontières et j'attends également que l'on améliore ces contrôles.